Madame la Présidente, pour notre groupe, il s'agit de modifier le premier mot de la dernière phrase du paragraphe 30, de remplacer par